V době španělského předsednictví by se měl tento projekt zařadit už do realizační fáze. Chtěl bych Vás požádat o zvýšenou pozornost tomuto projektu, který je komplikovaný nejen technicky, ale i ekonomicky, protože není úplně vyjasněno financování. Věřím, že díky španělskému předsednictví se podaří tento program naplnit a celý projekt spustit.